Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, j'avais compris que le débat qui nous réunit aujourd'hui devait porter sur la gouvernance de la zone euro, ne devrait donc pas concerner en premier lieu le fond mais devrait concerner en tout premier lieu notre méthode de travail et l'interarticulation entre nos différentes méthodes de travail. À vrai dire, je ne fais guère de différence entre la forme et le fond, parce qu'en Europe j'ai souvent constaté que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Si vos méthodes de travail sont intergouvernementales, c'est que votre volonté n'est pas entièrement communautaire, ce qui évidemment explique bien des méthodes de travail. Je voudrais passer, mais très brièvement, en revue quelques éléments du cortège de nos méthodes de travail la surveillance macroéconomique et le semestre européen d'abord.

Je ne suis pas déçu par les résultats qu'a fournis le premier semestre européen, mais je crois que les résultats néanmoins sont absolument améliorables. Je crois qu'il est assez normal que lors d'une première expérience hâtive un peu superficielle, on ne puisse pas tirer toutes les conséquences possibles.

D'une façon générale, je voudrais que cet exercice devienne plus politique, plus inclusif et moins technique. Si nous voulons être le gouvernement économique de l'Europe, nous devons avoir l'ambition d'un gouvernement. Il est évident que toutes les différentes formations du Conseil doivent être mieux impliquées dans l'exercice gravitant autour du semestre européen et que toutes les sensibilités qui s'expriment à travers les différentes formations du Conseil doivent être mieux entendues. Je ne crois pas que le gouvernement économique, puisqu'il ne se résume pas à la seule gestion budgétaire des choses, ne peut pas être entre les mains exclusives de l'ECOFIN et des ministres des finances.

À vrai dire et après une assez longue expérience des choses communautaires, je constate que très souvent, au niveau des ministres des finances, parfois au niveau des premiers ministres, nous avalisons des textes que nous n'avons pas nous mêmes préparés et que nous n'avons pas discuté entre nous. C'est un peu comme dans certaines commissions du Parlement européen, mais chez nous, c'est plus Ah, voilà, je vous ai eu, hein

Je voudrais que nos travaux deviennent plus politiques. Je voudrais qu'au niveau de l'ECOFIN, tout comme des autres formations du Conseil, comme au niveau du Conseil européen sous la présidence de M.

Je voudrais que lorsque des recommandations sont faites à un gouvernement, que ce gouvernement puisse dire si oui ou non il est d'accord et que les autres puissent entrer dans un dialogue vertueux avec le gouvernement du pays concerné. Nous ne sommes pas un gouvernement si nous n'arrivons pas à entretenir entre nous mêmes une riche controverse sur l'essentiel des choix politiques auxquels ensemble nous serons amenés mais qu'individuellement nous devons appliquer dans nos différents pays.

Je sais la difficulté qu'avaient le Conseil et le Parlement européen à se mettre d'accord sur le contenu exact de ce qu'il est convenu d'appeler le dialogue économique.

En tant que président de l'Eurogroupe, vous le savez, je me tiendrai toujours à votre disposition pour venir dialoguer et discuter des différentes recommandations et des décisions que nous aurons prises. Je suis de ceux qui pensent qu'un État membre connaissant des difficultés particulières, un État membre en déficit excessif, un État membre sous pression particulière, devrait avoir la possibilité de venir au Parlement européen pour s'expliquer. Il est prévu que le Parlement puisse inviter un État membre l'État membre n'est pas obligé de venir mais si nous voulons faire de l'Europe davantage un ensemble de solidarité, il me semble évident que ceux qui demandent la solidarité et qui doivent faire preuve de solidité doivent également s'expliquer au Parlement européen, ne fût ce que pour avoir une meilleure perception de l'image de marque et du degré de difficulté

le Conseil de l'euro que préside M. Van Rompuy et l'Eurogroupe que j'ai l'honneur de présider. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition entre les deux. L'Eurogroupe reste la machine essentielle lorsqu'il s'agit d'organiser en détail la gestion quotidienne, c'est à dire mensuelle, de la coordination des politiques économiques. L'Eurogroupe doit préparer les réunions du Conseil de l'euro et nous verrons, lorsque mon mandat sera venu à échéance, c'est à dire au 1er juin 2012, si nous n'allons pas transformer la présidence de l'Eurogroupe en une présidence permanente en prenant appui sur le protocole 14

Cela facilitera beaucoup le travail de préparation et la recherche des solutions. Sur le très court terme, je voulais vous dire que nous sommes en train, au niveau de l'Eurogroupe de finaliser les amendements que nous devons apporter à l'accord cadre qui concerne l'EFSF.

examen. J'ai bon espoir que nous puissions finaliser ce travail avant la fin du mois de novembre.

Grèce. L'Eurogroupe, lors de sa séance d'il y a une semaine, a décidé que cette tranche pourrait être versée si la soutenabilité est prouvée, si nous sommes d'accord sur un nouveau programme grec sur lequel

octobre. Nous allons nous dépêcher pour finaliser les amendements que nous devons apporter au traité qui concerne le mécanisme européen de stabilité. Nous allons examiner la difficile question de l'implication du secteur privé, de la participation du secteur privé dans de futures opérations

près. Voilà, Monsieur le Président, en quelques brefs propos, l'essentiel des réflexions dont je suis capable pour l'instant.